Faptul că în state afectate puternic de criză rata șomajului în rândul tinerilor se apropie dramatic de cota de 50 reclamă măsuri urgente din partea autorităților. Este extrem de important ca eforturile actorilor naționali, intensificate de sprijinul Comisiei, să pună accent pe direcționarea fondurilor europene către ameliorarea acestei situații. De modul în care știm să folosim potențialul economic generat de tinerele talente depinde dezvoltarea sustenabilă pe termen lung a Europei. Cred că abordarea noastră trebuie să se concentreze pe legătura dintre necesitățile în materie de educație, pe așteptările tinerilor, și mai ales pe nevoile pieței muncii. Trebuie să punem accent pe prevenirea abandonului școlar și pe dezvoltarea curriculei școlare, în acord cu nevoile concrete ale pieței muncii. Nesincronizarea sistemelor de educație cu nevoile și așteptările angajatorilor în ceea ce privește competențele candidaților reprezintă una dintre cele mai mari probleme.